Pane předsedající, předkládaná směrnice je důležitou součástí velmi zásadní diskuse o energetické politice Evropské unie. Předložený návrh opět bohužel přináší silný administrativní zásah do energetické oblasti. Při současné preferenci a někdy i přehnané přímé finanční podpoře obnovitelných zdrojů se může ještě více zhoršit situace na trhu. Například v některých zemích došlo k přemrštěným podporám fotovoltaiky s dlouholetými závazky na výkup elektřiny v násobcích ceny.

Důsledkem je často dramatické, neúnosné zvýšení ceny energií pro firmy i obyvatele a snaha vlád zbrzdit tento fiskálně nebezpečný vývoj. Proto bych měl obavy z tak silného regulačního zásahu, který by v mnoha zemích mohl způsobit zhoršení výrobních možností, ale také by mohl přinést neodhadnutelné významné dopady do sociálních oblastí členských států.